Én egyetértek azzal, hogy a népességnövekedés miatti intenzív élelmiszertermelést fenntartható módon kell kialakítani. Ennek egyik fontos eleme az élelmiszerhulladék csökkentése, amely különböző mértékben, de kritikus méreteket ölt az egyes tagállamokban. Ennek megoldására szociális szempontokat figyelembe vevő eszközök kialakítását javaslom EU s szinten. Másik fontos elemnek tartom az innovációt, amely véleményem szerint akkor lesz sikeres, ha a tényleges gazdálkodók kapnak lehetőséget.